Los medios de comunicación y los grupos de presión económica y social, sirviendo a sus propios intereses económicos, amedrentan a la población con imágenes apocalípticas sobre el fin del mundo climático, mientras avalan y financian procesos migratorios —en ocasiones incluso ilegales— a Europa con la excusa poblacional. En Europa, en general, y en especial en mi país —España— existe una auténtica emergencia social en materia de natalidad, pero, al parecer, a las grandes corporaciones globalistas solo les interesa que los europeos sigamos consumiendo, gastando y pagando impuestos. Sin natalidad, sin familias fuertes, si las naciones europeas no inician procesos y planes de natalidad con ayudas económicas, descuentos impositivos, bonificaciones fiscales si no tomamos la decisión de dejar de vaciar los bolsillos de las familias europeas para que puedan estos hacerlas más grandes, todo el progreso social y económico que se trabaja en este Parlamento se va a convertir en un vil engaño.